hæstvirtur forsætisráðherra hefur óskað eftir að gefa yfirlýsingu hér á alþingi það er samkomulag milli þingflokka að fulltrúar þeirra hafi tækifæri til þess að bregðast við yfirlýsingu ráðherra ef